Együttérzésemet fejezem ki mind a magyar, mind a cigány kárvallottakkal szemben, és elsőként a kárvallott országok képviselői sorából felkérem Deutsch Tamás képviselő urat a szólásra.